Zacznę może od słów odniesienia do wystąpienia pana ministra Mavroyiannisa, który w imieniu Rady Europejskiej i prezydencji cypryjskiej mówił Żyjemy w czasach trudnych, czasach kryzysu. Nie możemy abstrahować od tego kryzysu, kiedy planujemy wydatki budżetowe Unii Europejskiej.

Ale też bardzo wiele głosów powiedziałbym zdecydowana większość mówi, że jeśli mamy sobie dać radę z tym kryzysem, nie zrobimy tego w pojedynkę. Musimy działać wspólnie, musimy osiągnąć efekt synergii, musimy wzmacniać naszą wspólnotę, musimy mieć więcej Unii po to, żeby być skutecznymi w walce z kryzysem. Panie Ministrze, nie da się mieć więcej wspólnoty, silniejszej Unii Europejskiej za mniej pieniędzy.

Budżet unijny to jest budżet inwestycyjny, dzięki któremu możemy uzyskać więcej miejsc pracy, wzrost gospodarczy, nadrobić zaległości i opóźnienia, które zwłaszcza dotyczą nowych członków Unii Europejskiej, krajów takich jak Polska. A Polska jest przykładem, jak skutecznie można wykorzystywać te pieniądze. Jak, dzięki wsparciu europejskiemu, można generować wzrost gospodarczy, miejsca pracy i wspomagać europejską gospodarkę nie tylko polską, ale europejską gospodarkę.

A do Przewodniczącego Barroso apeluję, gratulując mu znakomitego wystąpienia dzisiaj, ażeby z taką samą swadą, z taką samą determinacją i konsekwencją bronił tego budżetu, który przedstawiła Komisja dobrego budżetu na szczycie jutro i pojutrze.